Az Európai Parlamentben tegnap vitattuk meg az EU és Ukrajna jövőbeni kapcsolatait, Ukrajna teljesítményét a reformok és az európai integráció terén. Úgy vélem, hogy Ukrajna perspektíváit nagy mértékben befolyásolja a demokratikus jogok és szabadságok, beleértve a kisebbségi jogok szavatolása, a jogbiztonság és a társadalmi béke.

Ismeretlen tettes robbanószerkezetet helyezett el, mely robbanás következtében a székház alsó szintje teljesen kiégett. Ez a kárpátaljai magyarság direkt fenyegetésének, megfélemlítésének tekinthető, amit nem szabad szó nélkül hagynia az Európai Uniónak sem. Egyértelműen el kell ítélniük ezt a terrorcselekményt, és fel kell szólítanuk az ukrán hatóságokat, hogy mielőbb derítsék ki az elkövető személyét, a megrendelőket és az ügy motivációját. Bizonyos erők egyre inkább azon dolgoznak, hogy felborítsák a rendet és a békét az ország nyugati felében is, nemzetiségi konfliktust szítsanak, provokáljanak, amire az EU nak mindenképpen reagálnia kell.